virðulegi forseti það er tvennt í þessu sem kannski vert er að mæta hið fyrra er það að í vor var samþykkt að taka stórt lán til þess að styrkja gjaldeyrisvarasjóð þessi lántaka er algerlega í takti við það í annan stað nefndi ég hér áðan að samningsgerð af hálfu ríkisins er á hendi ríkisstjórnar og síðan eru samningar þá staðfestir eftir á það er meginreglan og þannig hefur verið unnið hins vegar í þessu tilviki hafa að minnsta kosti þingflokkum ríkisstjórnarinnar formönnum stjórnarandstöðuflokkanna og efnahags og skattanefnd verið kynnt í grundvallaratriðum efni þess samnings eða þessarar áætlunar sem um ræðir ég sé því virðulegi forseti ekkert í þessari umræðu sem hefur kallað á jafnofsafengin viðbrögð stjórnarandstöðunnar og hér hefur verið í dag nei ekki kannski með háttvirtan þingmann ég átti kannski við aðra ég held að það sé ekkert í þessari umræðu sem kallar á það að stjórnarandstaðan skuli saka menn hér um ósannindi lygi og svo framvegis það er ekkert sem hér hefur komið fram sem réttlætir slíkar ásakanir